Señor Presidente, estamos en crisis, sí, pero por eso tenemos que ver en el presupuesto europeo una herramienta de apoyo para todos los países, y tenemos que verlo como un instrumento para garantizar e incrementar la inversión en políticas públicas. Porque, con este presupuesto, mantenemos el nivel de financiación de políticas básicas, como la política de cohesión o la política agrícola común, creamos un fondo destinado a medidas específicas en favor de los productores afectados por la crisis de la E. coli y también mantenemos nuestro apoyo a los más desfavorecidos mediante el programa europeo de ayuda alimentaria. En este presupuesto también hacemos hincapié en la necesidad de reforzar la inversión de la Unión Europea para tener una política de crecimiento sostenible, solidaria e inteligente. Los programas como Erasmus, los de aprendizaje a lo largo de la vida, Juventud en Acción o los programas para financiar a las PYME salen reforzados con nuestra propuesta. Tampoco nos olvidamos en este presupuesto, por ejemplo, de Palestina, ni de incrementar la financiación para la política de vecindad, con especial atención a la primavera árabe.